Solo quería que ustedes supiesen que con el voto de hoy vamos a adoptar un instrumento legal para salvar vidas humanas por el que, nos dicen los expertos del ETSC, se va evitar la muerte de entre 350 y 400 personas al año. Imagínense el equivalente a un avión lleno de personas que no morirán en las carreteras europeas. Europa también es útil para esto.